Podría terminar este debate insistiendo en las medidas que proponemos, desgranando estadísticas. Podría ser un discurso educado, correcto, pero creo que frío. La violencia contra las mujeres, la discriminación, la desigualdad merecen un tratamiento de choque. Por eso voy a hablarles de Ifé, una mujer que se asomó un día a mi blog personal en una entrada que dediqué a condenar el violento asesinato de una mujer como ella.

Durante tres años seguidos lloró y se desesperó mientras trataba de sobrevivir en el primer mundo, mientras ahorraba para buscar un futuro mejor en el tercero. Porque aunque su piel brillante, tersa, negra reflejaba a veces el neón, su cada día eran las lámparas rojas que señalizaban su calvario.

Era el contrato de bailarina que le permitió obtener un permiso de residencia. Era la siniestra coreografía de la dominación, del abuso, de la falta de respeto, de la deshumanización. Eran los billetes que guardaba y eran los que le quitaba aquel delincuente tras cada noche de servicios. Ifé lloró mucho, pero cada lágrima le recordaba que la alternativa era casarse a los doce años con un hombre mucho mayor elegido por su padre, pegón, grosero sufrir una espantosa mutilación para convertirla en un objeto al servicio del señor de la casa

arar la tierra con las uñas parir unos cuantos hijos y ver morir a la mitad pasar hambre sufrir, poco a poco, la pérdida de dientes, el brillo de los ojos, las grietas en la piel apagarse

Un mundo justo, humano, con valores sigue ofreciendo a muchas mujeres rurales, como Ifé, la terrible disyuntiva de elegir entre lo malo y lo peor. Este informe es un grito de rebeldía contra esa realidad y un intento por cambiarla.